Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'approbation qui vous est proposée par le président Lehne de donner à cette coopération renforcée représentera, si vous le voulez bien, un pas décisif pour faciliter la vie des entreprises et des inventeurs européens grâce à une protection enfin unitaire par brevet en Europe. C'est une faiblesse incroyable et, je crois, inadmissible pour la compétitivité de notre continent, dans cette compétition mondiale extrêmement dure, que de ne pas être capable de protéger mieux et à un coût raisonnable les inventions ou les créations, notamment dans le domaine industriel. Voilà pourquoi dès mon audition devant vous, le 13 janvier 2010, et à plusieurs reprises, je m'étais engagé à faire progresser ce dossier pour être c'était une sorte de vœu que j'avais exprimé le dernier commissaire européen à évoquer ce sujet.

Grâce au volontarisme et à l'intelligence de la Présidence belge, elle a été complétée, renforcée, améliorée, et nous n'avons pas vous le savez rencontré l'unanimité que j'espérais sur ce dossier. Voilà pourquoi et comment est née l'idée, dans le cadre du nouveau traité de Lisbonne, d'une coopération renforcée. La Commission a répondu rapidement à la demande de coopération renforcée qui lui avait été adressée au départ, comme l'a dit le président Lehne, par une douzaine d'États membres.

Elle souhaite l'engagement de cette coopération dès le mois de mars et je suis très reconnaissant au Parlement, et en particulier à vous même, Monsieur le Président Klaus Heiner Lehne, et aux membres de votre commission, du rôle moteur que vous jouez, avec la commission des affaires juridiques, pour faire avancer ces travaux et aboutir rapidement sur ce dossier. Mesdames et Messieurs les députés, la Commission souhaite que la coopération renforcée puisse inclure le plus grand nombre d'États possible, et moi, je garde l'espoir que la totalité des États membres puisse finalement appuyer cette proposition qui est, je le redis une nouvelle fois, politiquement acceptable par tous les États, et économiquement nécessaire pour toutes les entreprises. C'est en étant la plus large possible, et si possible unanime, que cette avancée apportera le plus grand nombre d'avantages pour les entreprises et les inventeurs européens. De par ma responsabilité de commissaire chargé du marché intérieur, je veillerai étroitement à maintenir la compatibilité de la coopération renforcée avec les traités, notamment avec les règles de fonctionnement du marché intérieur.

Il n'y aura pas de discrimination. En outre, les avantages de cette protection unitaire seront les mêmes pour tous les inventeurs et pour toutes les entreprises innovantes de l'Union, aussi bien s'agissant des procédures qui seront rationalisées que des coûts de traduction qui seront réduits. Une analyse de l'impact global de ce projet a déjà été effectuée et nous travaillons en ce moment sur une évaluation approfondie de ses impacts économiques.

aux entreprises européennes. Je vous remercie de votre attention et, par avance, de votre soutien à cette proposition.